Señora presidenta, estimados colegas, no puede olvidarse que el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas tiene su origen precisamente en la conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Mali a manos de Al Qaeda. No obstante, la impunidad continúa y hay pocas medidas efectivas para la protección de los periodistas, sobre todo cuando se trata de cuestiones políticas, aquí en la Unión Europea, porque parece ser que hay periodistas de un nivel y otros de segundo nivel en función de la posición ideológica que tengan. No se condenan así las agresiones a periodistas consecuencia de actos violentos de la extrema izquierda o de movimientos separatistas totalitarios y antidemocráticos, como los que suceden en mi país, Cataluña —en España, en mi región Cataluña—.

También la Federación de Asociaciones de Periodistas de España hizo público un comunicado en ese sentido. Se trata de organizaciones terroristas que asaltan las calles y atacan precisamente a los periodistas. Y también, en este punto, el Parlamento Europeo debe ser exigente, y no se puede amparar que, por razones ideológicas, haya unos buenos y otros malos.